Voorzitter, afgelopen zaterdag nam ik in Amsterdam deel aan een debat met Hongaarse journalisten en politici.

Zo maar een voorbeeld van een overheid die hiermee aangeeft aan de kant van de homohaters te staan.

De realiteit is dat het in veel Europese landen juist alleen maar slechter is geworden, en aan ons is dan ook allemaal de taak ervoor te zorgen dát het echt beter wordt. Door mensen te steunen die hun nek durven uitsteken in een minder veilige zaal dan dit Europees Parlement, en door de regeringen die homohaat steunen de waarheid te zeggen. Vicevoorzitter Reding, we kunnen alleen dergelijke regeringen aanspreken als we ook binnen de Europese Unie onze zaakjes op orde hebben. Daarom ben ik teleurgesteld over uw antwoord op mijn schriftelijke vragen, waarin u zei dat u niet van plan bent om voorstellen te ontwikkelen voor het erkennen van volledige gelijkberechtiging van paren van gelijk geslacht als zij gebruikmaken van het vrij verkeer. Kunt u vandaag misschien een positiever signaal afgeven? Dan begrijpen we elkaar weer.